Herr Präsident! Die Arbeitssituation von Migranten in Katar ist geschildert worden.

Es gibt kein kostenloses Trinkwasser, die Arbeiter verdienen 8 bis 11 Dollar am Tag für 9 bis 11 Stunden schwerster körperlicher Arbeit in der Hitze. Dazu kommen die Unterkünfte.

Das Kafala System, das zu Zwangsarbeitsverhältnissen führt, ist hier hinlänglich beschrieben worden. Auch das muss abgeschafft werden! All das zählen wir in unserer Entschließung auf, und wir fordern von der Regierung, dass sie diese Missstände beseitigt. Dazu gehört auch die Abschaffung des Kafala Systems. Ich appelliere an die Mitglieder der EPP und ECR Fraktion, das nicht herauszustimmen, das ist etwas ganz Existenzielles. Die Forderungen gehen auch an die FIFA und an die europäischen Vertreter in der FIFA, da sie eine Mitverantwortung haben, ihren Druck auf die Regierung konsequent umzusetzen, damit sie diese Missstände abschafft. Das Gleiche gilt für die Unternehmen.